El sector asegurador emplea a 1200000 personas, y sus activos son el 62 del PIB de la Unión Europea. En la revisión de la Directiva de mediación de seguros he defendido un ámbito que cumpla los compromisos internacionales de regulación, que evite la fragmentación legislativa y que garantice un terreno de juego equilibrado. El compromiso excluye las actividades complementarias y las primas cuya prorrata anual sean inferiores a 600 euros por un principio de minimis Los productos financieros no son una mercancía simple, entrañan un riesgo cuya gestión y comercialización se debe realizar con estándares profesionales. Por eso, se establece el registro y la declaración de actividades, principios de conducta, la obligación de actualizar los conocimientos del personal 200 horas de formación en cinco años y también se eleva la cuantía del seguro de responsabilidad profesional. Es esencial que el consumidor pueda adoptar decisiones meditadas y con conocimiento, de ahí la exigencia de una hoja de información estandarizada y el compromiso de que los productos de seguro de inversión cumplan con las normas MiFID. Una competencia leal requiere transparencia en materia de retribuciones. Cuando existan conflictos de intereses, tiene que incluir información cuantitativa, conforme a las directrices de la EIOPA. El compromiso diferencia entre productos complejos y paquetes de productos, conciliando la libertad de oferta con la libertad de elección del consumidor, asegurando, en todo caso, la transparencia de los precios. Por todo ello, lo apoyaré mañana, y espero que se pueda ratificar con una amplia mayoría.